nú byrja eins og aðrir hér á því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir þá skýrslu sem hann flutti okkur hér í morgun það er okkur afskaplega mikilvægt sem störfum hér á alþingi að fá skýrslu eins og þessa á hverju ári samskipti milli ríkja og ekki síður milli fólks og fyrirtækja frá einu ríki til annars eru alltaf að aukast og það skiptir okkur orðið verulegu máli sem hér búum og hefur mikil áhrif á okkar daglegt líf hvernig til tekst í erlendum samskiptum okkar skýrslan eins og hún er fram sett hér er í raun bæði samantekt á liðnum atburðum á alþjóðavettvangi en ekki síður að mér finnst yfirferð á stefnu og afstöðu ríkisstjórnarinnar til margra þeirra álitamála sem uppi eru á þeim vettvangi misskipting auðs milli þjóða heims og einnig innan einstakra ríkja hlýtur að vera áhyggjuefni allra sem skoða það málefni af einhverri alvöru ef ekki verður gripið til aðgerða til jöfnunar eða að minnsta kosti aðgerða sem gera hinum fátækari kleift að vinna sig út úr núverandi stöðu mun hættan á ágreiningi og átökum milli ríkja og einnig milli hópa innan sama ríkis einnig aukast við höfum séð á undanförnum vikum á uppþotunum í frakklandi hvernig gremja með kjör og vonleysi um framtíð geta brotist út í fjöldamótmælum og oft tilgangslitlu ofbeldi ef ekki er hugað nægjanlega vel að þessum þáttum máltækið um að betra sé að byrgja brunninn áður en barnið dettur ofan í hann á vel við í þessu efni og sameinuðu þjóðunum er ekki að takast nægjanlega vel og fljótt til við að byrgja þann brunn sem við blasir tækifæri til að gera nú eitthvað áþreifanlegt á sextíu ára afmælisameinuðu þjóðanna gekk að mínu viti mönnum úr greipum ég frú forseti verð að taka undir vonbrigði utanríkisráðherra sem fram koma í skýrslunni með niðurstöður síðasta leiðtogafundar sameinuðu þjóðanna þar sem ekki tókst að þoka baráttunni við fátækt í heiminum áfram í dúr við væntingar sem til fundarins höfðu verið gerðar en í skýrslu sinni sagði hæstvirtur utanríkisráðherra að þótt vel hafi miðað í sumum efnum hefðu niðurstöður leiðtogafundarins valdið vonbrigðum og ljóst væri að mörgum aðkallandi verkefnum væri ólokið mér sýndist reyndar á upptalningu hæstvirtur ráðherra á því hvað vel hefði til tekist og einnig hinu hvar ekki hefði tekist að ná ásættanlegri niðurstöðu þá væri í raun af litlu að gorta á jákvæðu hliðinni en fjölmörg atriði tínd til til vitnis um hvar ekki hefði náðst ásættanlegur árangur hæstvirts utanríkisráðherra fer mörgum orðum um hversu dapurlegt það væri að ekki hefði tekist að ganga frá því hvernig nýtt mannréttindaráð kæmi í stað mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna en sú nefnd er að mestu óstarfhæf í dag ég get tekið undir þá skoðun sem fram kemur í skýrslunni að miklu skipti að til sé öflugt mannréttindaráð sem fylgist með mannréttindum og gagnrýni einarðlega ríkisstjórnir sem ekki virða þau en það fer þó ekki hjá því að hugurinn reiki aðeins aftur til síðustu fjárlagagerðar hér heima á íslandi þar sem við í stjórnarandstöðunni glímdum við stjórnvöld hér á landi vegna meðferðar þeirra á mannréttindaskrifstofu íslands ég held að það færi betur á því að hæstvirtir ráðherrar praktíseruðu það heima fyrir sem þeir predika í útlöndum vonandi er kaflinn í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra um mannréttindi merki þess að betur verði búið að slíkum samtökum hér innan lands í framtíðinni en nú er gert ég er ekki með þessu að reyna að bera saman stöðu mannréttindamála á íslandi og þar sem verst gerist í heiminum það sem ég er að gera með þessu er að bera saman viðbrögð ráðandi aðila við gagnrýni mannréttindasamtaka frú forseti í skýrslunni segir með leyfi forseta íslensk stjórnvöld styðja eindregið núverandi vinnu á vettvangi sameinuðu þjóðanna að gerð víðtæks alþjóðasamnings um ráðstafanir gegn hryðjuverkum ísland hefur ætíð lagt áherslu á að baráttan gegn þeim megi ekki vera á kostnað mannréttinda eða mannúðarlaga ég verð að segja eins og er frú forseti að ég á ekki gott með að sjá hvernig þessi texti í skýrslunni samræmist þeim stuðningi sem íslensk stjórnvöld lýstu yfir með innrás bandaríkjanna í írak en vonandi er þetta þó merki um að íslensk stjórnvöld hafi eitthvað lært af þeim ósköpum og í framtíðinni muni menn aldrei standa frammi fyrir eins gerræðislegri ákvörðun og þá var tekin um stuðning við stríðið aðeins að kaflanum um varnarsamstarf íslands og bandaríkjanna ég verð að segja eins og er að þegar ég las skýrsluna og fór í gengum hvernig hún er upp byggð varð ég fyrir ansi miklum vonbrigðum með þennan litla kafla eins og hann kemur hér fyrir en það sem ég gerði var að reyna að rýna í texta og reyna að skilja eða átta mig á því hvað var í raun verið að segja í textanum í fyrsta lagi er tekið fram að varnarsamstarf íslands og bandaríkjanna byggi á aðild ríkjanna að atlantshafsbandalaginu og snerti viðbúnað og stöðu þess á norður atlantshafi þetta er nú enginn nýr sannleikur og þetta vitum við öll sem höfum felst með þessum málum að þetta er akkúrat þannig í öðru lagi er sagt að viðræður íslenskra og bandarískra stjórnvalda um framkvæmd varnarsamningsins hófust í júlí síðastliðinn ég verð að segja eins og er frú forseti að það kemur mér mikið á óvart að sjá það í skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra að viðræður íslenskra og bandarískra stjórnvalda um framkvæmd varnarsamningsins hafi hafist í júlí á þessu ári ég hélt satt að segja að bókunin með varnarsamningnum hefði runnið út á árinu tvö þúsund og eitt bókunin sem gerð var árið nítján hundruð níutíu og sex og að menn hefðu að sjálfsögðu strax þá hafið viðræður eða samræður við bandaríkin um með hvaða hætti ætti að við bandaríkin um með hvaða hætti ætti að framkvæma samninginn það hefur reyndar ekki farið hjá því þegar spurt hefur verið hvernig gangi í þessum viðræðum þreifingum samningaviðræðum eða hvað það hefur verið kallað þegar spurt hefur verið eftir að þá hefur verið ósköp lítið um svör ég trúin því bara ekki að hæstvirtur utanríkisráðherra haldi að hægt sé að segja okkur það hér nú á alþingi að viðræður um framkvæmd varnarsamningsins hafi hafist fyrir fjórum mánuðum síðan í skýrslunni segir eins og fram hefur komið hafa þær gengið seinlega þessar viðræður við bandaríkjamenn gengið seinlega það er sjaldan sem maður hefur lesið fullyrðingu um eitthvað sem gengur jafn afskaplega illa eins og viðræður okkar við bandaríkjamenn að það komi fram í skýrslu hæstvirts ráðherra þegar hann leggur þetta fram hér á alþingi að þessar viðræður gangi seinlega í þriðja lagi kemur fram að íslensk stjórnvöld eru reiðubúin til að greiða verulegan hluta þess kostnaðar sem hlýst af rekstri og viðhaldi keflavíkurflugvallar enda hafi borgaraleg flugumferð um völlinn aukist mikið þetta er atriði sem margoft hefur komið fram í viðræðum hér á þingi eða umræðum hér á þingi og viðræðum við bandaríkjamenn og í sjálfu sér engin ný tíðindi inn í þessa skýrslu vilji stjórnvalda til að kanna möguleika á samstarfi á sviði þyrlubjörgunar sem minnst er á hér í skýrslunni er vilji sem ber að fagna og vonandi í þeim viðræðum sem í gangi eru það er þær kannski halda áfram eða fara í gang aftur að þá takist að taka þetta atriði þarna inn í fimmta lagi er sagt að bæði það að reka flugvöllinn og eins að taka þátt í rekstri á þyrlum að þessi atriði bæði mundu hafa aukin útgjöld í för með sér og að þau sýni því eindreginn vilja af hálfu okkar til að finna framtíðarlausn á því hvernig varnarsamningurinn er framkvæmdur hvað er það þá í raun sem vantar ef viljinn er svona mikill hjá okkur getum við þá dregið þá gagnályktun að það sé enginn vilji hjá bandaríkjamönnum og það sé sú staða sem við horfum framan í í dag kaflinn endar síðan á því að meginmarkmiðið sé að tryggja lágmarksvarnarviðbúnað eins og það er kallað hér á íslandi sem þjóni hagsmunum beggja ríkja og sé í samræmi við ákvæði varnarsamningsins um verkaskiptingu milli aðila þegar maður les í gegnum þennan kafla eins og hann stendur þarna miðað við hvernig gengið hefur undanfarið að ræða við bandaríkjamenn og þá stöðu sem uppi er í þeim samningaviðræðum þá veltir maður að sjálfsögðu fyrir sér hvernig er hægt að komast eitthvað áfram í þessu mikilvæga máli og hver er staða okkar íslendinga þegar við veltum fyrir okkur hvaða varnir til dæmis við höfum í dag varnir íslands gagnvart hugsanlegu ofbeldi af hálfu erlendra ríkja ef við veltum því nú upp við gætum skipt þeim vörnum kannski í fjóra parta eða fjóra hluta í fyrsta lagi er það sú vörn sem felst í viðurkenndri þátttöku í samfélagi þjóðanna þar með talinni aðild okkar að sameinuðu þjóðunum samstarfi evrópuríkja evrópuráðinu öse e e s og norrænu samstarfi þetta samstarf okkar við önnur ríki felur í sér ákveðna vörn ef til hættutíma kemur í öðru lagi er það aðildin að nato eða atlantshafsbandalaginu í þriðja lagi er það varnarsamningurinn við bandaríkin og þá kannski í fjórða og síðasta lagi hvaða viðbúnað varnarliðið er með á íslandi til að mæta þeirri vá sem uppi gæti verið ég held að það hafi í sjálfu sér ekki verið neinn ágreiningur um það af hálfu okkar þingmanna samfylkingarinnar að við teljum að það þurfi að semja um stöðu íslands í þessu varnar og öryggiskerfi atlantshafsbandalagsins og evrópu án þess að stefna að því að segja upp varnarsamningnum þegar háttvirtir þingmenn stjórnarliðsins koma hér upp og kalla eftir því hver sé afstaða samfylkingarinnar í þessu máli þá vil ég bara hvetja þá þingmenn sem eru læsir til að lesa þann texta sem komið hefur frá samfylkingunni varðandi þetta því að það stendur þar alveg skýrum stöfum að samfylkingin hefur ekki þá stefnu að segja upp varnarsamningnum við bandaríkin og við teljum að það þurfi að ná samningum um hvað sé ásættanlegur lágmarks varnarviðbúnaður en höfum ekki í raun getað séð enn þá hvernig stjórnvöld komast að þeirri niðurstöðu sinni að sá lágmarks varnarviðbúnaður felist í þeim fjórum þotum sem hér eru þingmenn samfylkingarinnar hafa flutt hér á þingi þingmál

við viljum að skipuð verði nefnd sem hefði það hlutverk að skilgreina nú hver staða okkar er í hinum flókna heimi í dag hvaða vá er fyrir dyrum sem við sjáum og hvaða varnir við þurfum að hafa gegn þeirri vá vonandi verður nú gengið til þess verks að við komumst í gegnum það að skilgreina saman þessa stöðu og nauðsynleg lágmarksviðbrögð eða varnarviðbúnað sem við þurfum að hafa hér það hjálpar ekkert að þingmenn séu að hlaupa hér upp hver á annan í andsvörum eins og kom hér fyrir í morgun þar sem háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson kom hér upp og sér út úr ræðu háttvirts þingmanns ingibjargar sólrúnar gísladóttur og í raun leyfði sér að hafa uppi rangfærslur og leggja orð í munn þingmannsins háttvirta sem ekki höfðu komið þar út í þeirri ræðu sem flutt var slíkar æfingar munu ekki í þetta skipti frekar en í önnur skipti skila nokkru í þessu máli það er ákaflega stuttur tími að hafa fimmtán mínútur til þess að fjalla um jafnviðamikla skýrslu og hér er verið að fara í gegnum íslenska friðargæslan fær nokkuð góðan tíma og part í skýrslunni og eðlilegt miðað við aukin umsvif í friðargæslu ég var ánægður með að sjá að í skýrslunni kemur fram í texta að starfsmenn í slensku friðargæslunnar eru ekki hermenn og ekki ætlað að fást við hernaðarleg verkefni og ég held að það sé ákaflega mikilvæga að einmitt þannig sé það og ekki bara í orði heldur líka á borði við eigum að leggja áherslu á þetta að við erum ekki með her íslenskir friðargæsluliðar geta aldrei verið hermenn og þetta eru borgaralegir starfsmenn sem sinna borgaralegum verkefnum það er ánægjulegt að sjá þá í raun að þetta er staðfest síðar með því að þegar öryggi þessara starfsmanna er hætta búin í norðurhluta afganistan þá hefur verið tekin sú ákvörðun að draga þá til baka frá því bæði þannig að þeir séu þar ekki í verulegri hættu það kemur reyndar á óvart að lesa í skýrslunni að partur af verkefnum íslensku friðargæslunnar sé að flytja vopn og hergögn á vegum atlantshafsbandalagsins og ég hef aldrei komið því saman í mínum